Door de verschillende bestaande instrumenten van ons extern beleid samen te voegen onder één budgettair instrument en door een aantal bestaande lacunes op te vullen. Tot dusver kon slechts een beperkt gedeelte van de gemeenschappelijke kosten van militaire operaties door de EU gefinancierd worden, konden we slechts beperkte bijstand verlenen aan militaire activiteiten, alleen maar als het gekoppeld was aan strikte ontwikkelingsdoelstellingen, en bleef eigenlijk de steun voor militaire vredesondersteunende operaties van partners beperkt tot operaties onder Afrikaanse leiding via de vredesfaciliteiten voor Afrika. De Europese vredesfaciliteit zal dit alles veranderen.

De Europese vredesfaciliteit zal het Athena mechanisme vervangen en een groter aandeel van gemeenschappelijke kosten van operaties financieren, tot wel 45 Hierdoor zullen lidstaten natuurlijk sneller geneigd zijn om deel te gaan nemen aan operaties. Want natuurlijk, als je meer gemeenschappelijke kosten kan delen, blijven er minder eigen kosten over. Ten tweede zal het ook bijdragen aan vredesondersteunende operaties van internationale organisaties of derde landen, niet langer beperkt tot Afrika. We zullen een veel breder draagvlak hebben.

Tot slot is er ook een flexibiliteitsclausule om ander operationeel optreden van de Unie in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met gevolgen op militair of defensiegebied, te financieren.

Vandaar dat we ook de waarborgen vragen dat er geen activiteiten worden gefinancierd die de in artikel 21 van het EU verdrag vastgelegde grondbeginselen schenden of gebruikt worden om het internationaal recht en de mensenrechten te schenden. En natuurlijk moeten we verzekeren dat het instrument complementair is met andere externe beleidsinstrumenten.

Welnu, onze veiligheidsomgeving wordt meer complex, meer volatiel, meer onvoorspelbaar en ambigu dan ooit. Dan moet de Europese Unie beschikken over de nodige instrumenten om vrede te bevorderen, om conflicten te voorkomen en internationale veiligheid te versterken, en natuurlijk om haar rol als globale speler op het gebied van veiligheid waar te kunnen maken.

Ik wil jullie dan ook echt vragen met overtuiging om die aanbeveling goed te keuren. Ik wil ook heel graag al mijn collega schaduwrapporteurs bedanken voor het harde werk.